Hvala lepa, predsednik za besedo. Lep pozdrav. zdaj moram povedati, da se na začetku nisem želela oglasiti, vendar me je razprava, določenih kolegov pripeljala do tega, da neke zadeve je pa kljub temu treba povedati. Mene veseli, da smo se tako opozicija kot koalicija poenotili okreg okrog tega zakona in da bomo to zadevo speljali. Vendar pa, se mi zdi pomembno poudariti, da niso vsi študentski funkcionarji slabi, da jih ne moremo metati v isti koš, niti ne morem o njih govoriti, da kradejo, da izkoriščajo, da lažejo. Lahko pa verjetno identificiramo tiste, ki takšni so bili in jih je verjetno treba tudi sankcionirati. S tem jaz nimam nobene težave. Zdaj, sama seveda lahko govorim o tistih študentskih funkcionarjih, ki jih seveda moramo ločiti tudi od zaposlenih na študentskih organizacijah, da se razumemo, pa ne glede na to. Jaz imam izkušnjo z eno študentsko organizacijo. Imenuje se Študentska organizacija Univerze v Mariboru. In moje izkušnje z njimi so zelo dobre. Zakaj? Zato, ker sem kot direktorica Študentskih domov na univerzi, z njimi ogromno sodelovala, in tudi, poslovni prostori so v prostorih študentskih študentskih domov. Res, vsakodnevno smo se srečevali, vsakodnevno smo urejali stvari, tako za tiste študente, ki so socialno ogroženi, tako za tiste študente, ki so tako ali drugače hendikepirani, zato ne morem pristati na to, kar je kolegica Iva prej govorila, da se za študentske družine ne poskrbi, da se ne poskrbi za invalidne študente, tudi ne morem pristati na to, da se študentski domovi ne gradijo. V, času mojega direktorovanja na študentskih domovih v Mariboru smo naredili oziroma obnovili oziroma investirali za dvajset milijonov evrov investicij v študentske domove in smo tako rekoč obnovili vse študentske domove. Res pa je, da se je to malo manj delalo v Ljubljani. Zdaj, verjetno se je treba vprašati, zakaj se je v Mariboru gradilo, v Ljubljani pa ne. Pa tudi nekaj malega se je kasneje naredilo na Primorskem, tako da to je verjetno tudi stvar poslovodenja in stvar tistih, ki te študentske domove vodijo. To je pač dejstvo in to s polno odgovornostjo tukaj lahko trdim. Zato bi še enkrat, poudarila, da je študentska organizacija, vsaj mariborska, tista, ki dobro deluje in dobro deluje v imenu in za študente in od tega ne bom odstopila. Kot rečeno, pa seveda bo verjetno res potrebno nekatere stvari tudi pri študentskem organiziranju zelo spremeniti, zato bom tale zakon po prvem branju tudi podprla. Hvala lepa.